A romániai magyarság egyöntetűen kiáll az erdélyi Székelyföld területi autonómiája mellett. A román pártok és maga a román kormány élesen ellenzi a kisebbségi önrendelkezés bármely formáját, és a többségi média magyarellenes sajtópropagandájával egybehangzóan ellenséges hajszát folytat a félmilliónyi székely magyar közösség autonómiatörekvései ellen. A román hírszerző szolgálat a régi kommunista politikai rendőrség módjára uszít a magyar autonómia ellen. A Legfelsőbb Bírói Tanács a hatalmi ágak függetlenségének elvét durván megsértve, alkotmányellenes támadásként bélyegzi meg a legitim magyar törekvéseket. Kérem az elnök urat, az Európai Parlamentet, hogy védje meg az erdélyi magyarokat az alaptalan, soviniszta támadásoktól, és részesítse támogatásában jogos és demokratikus autonómiatörekvéseinket.